Ja, bistveno bolj koristno za davkoplačevalske žepe bi bilo, če bi žugali v teh primerih, ko gre za denar, ne pa ko gre za oglaševanje v državnih podjetjih, kjer ste žugali katerih oglasov ne smejo državna podjetja objavljati. Senat, ki je odločal o tej zadevi, drugi predor, Mateja Škaber, Tadeja Pušnar, Gregor Šebenik. Gregor Šebenik je nekdanji občinski svetnik Socialnih demokratov, ena od teh dveh gospa je kandidatka na lokalnih volitvah Socialnih demokratov, druga nekdanja generalna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in tako naprej v času Anje Kopač Mrak. Mrak. Jaz sem vas torej o tem spraševal, o tem, da neki organ, ki se prodaja kot neodvisen, obvladuje ena politična opcija in v tem konkretnem primeru so pri odločanju sodelovali predstavniki ene politične opcije, torej ne gre za strokovno in neodvisno, pač pa za izrazito politično odločitev, in sem vas spraševal, kaj boste kot predsednik vlade storili za zaščito interesov davkoplačevalcev, konkretno njihovih denarnic, ki bodo tanjše najmanj za štirinajst milijonov evrov v tem primeru. Ni odgovora, ni odgovora, kaj boste storili, da projekt ne bo bistveno preplačan, ni odgovora. Kaj boste storili za depolitizacijo te državne revizijske komisije? Kaj boste storili, da nad odločitvami državne revizijske komisije ne bo samo modro nebo? Kajti mi imamo v tem primeru enostopenjski primer odločanja in ni pritožbe. Sosedje Avstrijci imajo pritožbeni postopek, imeli so ga tudi v tam primeru, pa že tri mesece izvajajo dela. Vse postopke so opravili dvostopenjsko. Zaradi tega vas sprašujem, ali boste glede na vse te ugotovitve, ki sem vam jih danes predočil, predlagali spremembo zakonodaje tako, da bodo imeli vsi udeleženi v postopkih javnega naročanja tako naročnik kot ponudniki možnost dvostopenjskega varstva, tako kot je to v sosednji Republiki Avstriji, kjer to ni ovira, pač pa način za hitrejše in racionalnejšo izvedbo investicij.